Berichterstattern und meinem SD Kollegen Antonio Panzeri, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe. Ich glaube, es ist ein Entwurf, der gut ist, ein rundes Paket, das wir gemeinsam in den Ausschüssen AFET und DEVE beschlossen haben und das wir nicht noch einmal aufschnüren sollten. Ich möchte auf einige ausgewählte wichtige Punkte hinweisen, die mir aus der Perspektive der Entwicklungszusammenarbeit wichtig sind. Wir haben erreicht, dass 45 Prozent 45 anstatt 25 Prozent der Gesamtfinanzausstattung für Klima, zum Umweltschutz, zum Schutz der biologischen Artenvielfalt und gegen Wüstenbildung verwendet werden. Wir haben zweitens erreicht, dass Migration stärker im Zusammenhang internationaler Herausforderungen gesehen wird. Uns ist wichtig, dass Migrationspolitik für die Sicherheit der Menschen und eine gute Planung und Umsetzung sorgt und dass die Menschen Schutz genießen, wie es im Völkerrecht und in unseren Werten der Europäischen Union verankert ist. Migration ist eigentlich nur die Folge von Konflikten, von Armut, von fehlender Etwicklung. Und wir wollen vor allem auf die Strategie einer nachhaltigen Ursachenbekämpfung abzielen. Deswegen sind 10 Prozent für Migrationssteuerung eigentlich auch genug.

Es geht auch um Gleichstellung der Geschlechter sowie Rechte und Teilhabe von Frauen und Mädchen. Ich bin überzeugt, dass dieses Instrument eine gute Grundlage ist, und die Rückmeldungen aus der Zivilgesellschaft sind absolut positiv. Vielen Dank noch einmal für deren konstruktive Mitarbeit!